Aber solche Regionalbeihilfen müssen auch so gestaltet werden, dass in den Wettbewerb nicht verzerrend eingegriffen wird. Deshalb ist es gut, dass Sie Vorschläge gemacht haben, die den Wettbewerb sicherstellen wollen. Allerdings ist uns Ihr Vorschlag etwas zu schwarz weiß. Wir sind der Meinung, dass gerade Grenzgebiete, wie vom Kollegen Zeller angesprochen, berücksichtigt werden sollten. Wir sind auch der Meinung, dass die klassische Mittelstandsdefinition zu eng ist. Es gibt Unternehmen, die mehr als 250 Beschäftigte haben, aber immer noch keine Großunternehmen sind. Daher bitten wir Sie, dass hier mehr Flexibilität in Ihren Vorschlag aufgenommen wird. Wir begrüßen es außerordentlich, dass Sie bereits signalisiert haben, dass die Kommission den Fördergebietsplafond von 42 auf 45 anzuheben bereit ist. Wenn diese Flexibilisierung und diese Ergänzungen kommen, dann können wir Ihrem Vorschlag zustimmen.